um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild íslands að atlantshafsbandalaginu flutningsmenn auk þeirrar sem hér stendur eru ögmundur jónasson svandís svavarsdóttir björn valur gíslason lilja rafney magnúsdóttir álfheiður ingadóttir þráinn bertelsson þuríður backman davíð stefánsson árni þór sigurðsson birgitta jónsdóttir og atli gíslason tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild íslands að atlantshafsbandalaginu atkvæðagreiðslan fari fram eigi síðar en um mitt ár tvö þúsund og tólf nú er það þannig frú forseti að tillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild íslands að atlantshafsbandalaginu er lögð fram til þess einfaldlega að framkalla afstöðu þjóðarinnar til úrsagnar eða áframhaldandi veru íslands í atlantshafsbandalaginu því fór fjarri eins og allir vita að einhugur væri um þá ákvörðun alþingis að íslandi skyldi ganga í atlantshafsbandalagið árið nítján hundruð fjörutíu og níu ákvörðunin leiddi á sínum tíma til fjöldamótmæla og í kjölfarið réttarhalda sem lengi drógu dilk á eftir sér ísland var þá sem nú herlaus þjóð en á tímum ólgu og óvissu var byr kalda stríðsins látinn ráða för í kjölfarið fylgdi samningur við bandaríkin og uppbygging herstöðvarinnar á miðnesheiði sú óeining sem þessar ráðstafanir sköpuðu setti svo sterkan svip á þjóðmálin næstu áratugi að aldrei hefur gróið um heilt öldin er nú önnur kalda stríðinu lokið og herinn á brott heimsmyndin er flóknari og þær hættur sem greina má að steðji nú að íslandi og norðurslóðum eru þess eðlis að þær kalla eftir fjölbreyttari úrræðum og annars konar viðbúnaði en áður var og gildir þá einu hver afstaða manna var til aðildarinnar að atlantshafsbandalaginu fyrr á tíð þessar áskoranir nútímans varða hluti eins og auðlindir og umhverfi öryggi í samgöngum og samskiptum þætti sem allir eiga það sameiginlegt að krefjast viðbúnaðar og samstarfs á borgaralegum grunni frekar en hernaðarlegum við endalok kalda stríðsins byrjaði að fjara undan sögulegum grundvelli atlantshafsbandalagsins sem hefur alla tíð síðan verið í leit að nýjum tilefnum til að réttlæta tilvist sína þessi leit hefur í krafti forusturíkja atlantshafsbandalagsins leitt það að hernaðarátökum fjarri upprunalegu áhrifasvæði bandalagsins við norður atlantshaf og utan hins hefðbundna og yfirlýsta hlutverks þess sem bandalags um sameiginlegar varnir aðildarríkjanna á sama tíma hefur mjög dregið úr umsvifum bandalagsins og forusturíkja þess á íslandi og nærliggjandi svæðum eins og brotthvarf varnarliðsins er til vitnis um útrás atlantshafsbandalagsins og forusturíkja þess hefur á undanförnum árum sett þau í fremstu víglínu átaka í írak afganistan og nú síðast líbíu hvorki sér fyrir endann á þessum átökum né þessari útrás nauðsynlegt er að staldra við og gefa landsmönnum færi á að svara þeirri spurningu hvort þeir telji rétt að ísland eigi aðild að slíkum hernaðaraðgerðum um aðgerðagetu íslands í hernaðarátökum í fjarlægum löndum og áhrifamátt innan atlantshafsbandalagsins er ef til vill óþarfi að fjölyrða en það er mikil þörf á opinni og lýðræðislegri umræðu um samflot

þjóðin hafði ástæðu til að efast um réttmæti þess að ísland gerðist aðili að atlantshafsbandalaginu fyrir rúmum sextíu árum en var ekki gefið færi á að móta heildstæða afstöðu til ákvörðunarinnar

og áframhaldandi þátttöku íslands innan þess á þessu ári hefur alþingi ályktað um stefnu íslands í málefnum norðurslóða einn af tólf meginþáttum þeirrar stefnu er að gætt verði öryggishagsmuna í víðu samhengi á norðurslóðum á borgaralegum forsendum og að unnið verði gegn hvers kyns hervæðingu norðurslóða efla beri samstarf íslands við önnur ríki um viðbúnað til eftirlits leitar björgunar og mengunarvarna á norðurslóðum það er umhugsunarefni fyrir alla landsmenn óháð flokkapólitík hvort aðild íslands að atlantshafsbandalaginu þjóni þessu markmiðum eða hvort borgaralegt samstarf við nágrannaríki sé ekki vænlegri leið að gagnkvæmum árangri alþingi hefur einnig ályktað um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland og þar með falið utanríkisráðherra að skipa nefnd tíu þingmanna til að vinna tillögur að slíkri stefnu sem tryggi þjóðaröryggi íslands á grundvelli her og vopnleysis við mótun stefnunnar ber nefndinni að taka mið af áhættumatsskýrslu fyrir ísland frá árinu tvö þúsund og níu stofnsáttmála sameinuðu þjóðanna og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum íslands meðal annars um bann við kjarnorkuvopnum samþykktum alþingis um stefnu íslands í afvopnunarmálum og frumvarpi til laga um friðlýsingu íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja

en ráðherra skal að því búnu leggja tillögu að þjóðaröryggisstefnu íslands fyrir alþingi á komandi mánuðum og fram yfir mitt ár tvö þúsund og tólf verður í ljósi framangreinds að gera ráð fyrir að öryggismál og staða íslands í alþjóðlegu samstarfi þar að lútandi verði í brennidepli meðal annars fyrir tilstuðlan þverpólitískrar umræðu og stefnumótunarstarfs á vettvangi alþingis ef rétt er að málum staðið felst í þessu tækifæri til að ýta undir opna og öfluga umræðu um áhrifavalda og áskoranir í öryggisumhverfi íslands og eðlilegri stefnu landsins í alþjóðlegu samstarfi þar að lútandi mikilvægt er að fyllsta gagnsæis sé gætt í störfum þingsins er lúta að þessum efnum svo umræðan verði sem best upplýst það væri rökréttur hluti af mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland að þjóðinni yrði gefinn kostur á að taka afstöðu til aðildar íslands að atlantshafsbandalaginu á meðan málið er enn þá til afgreiðslu hjá alþingi yfirlýst markmið af því þverpólitíska starfi sem er fram undan er meðal annars að skapa sátt um framtíðarstefnu íslands í öryggismálum sú sátt verður best tryggð með beinni aðkomu þjóðarinnar að helstu álitamálum svo úr því fáist skorið með lýðræðislegum hætti hvert leggja beri leið mig langar frú forseti svona rétt í lokin

nú er það svo að við íslendingar stöndum í gríðarlega flóknu afdrifaríku og miklu ferli aðildarviðræðuferli við evrópusambandið sem kostar mikla peninga mikla orku mikinn tíma og mikinn mannafla hvernig er þetta ferli réttlætt af þeim sem segjast vera á móti evrópusambandsaðild jú það er fyrst og fremst réttlætt með því að segja þjóðin á rétt á að fá að kjósa við erum því að leggja út í þetta gríðarmikla ferli og erum búin að standa í því núna undanfarin ár og verðum áfram og hefur ýmsar afleiðingar í sjálfu sér burtséð frá því hvernig þjóðaratkvæðagreiðsla ef til hennar kemur burtséð frá því hvernig hún fer vegna þess að þarna er ísland að loka ýmsum samnings taka samningsafstöðu til gríðarmargra mála stöndum í þingsal annað mál icesave og ég tek það fram að ég er ég áköf þjóðaratkvæðagreiðslumanneskja almennt enda studdi ég það heils hugar alltaf að icesave færi í þjóðaratkvæði

sem hafa ekki endilega verið neitt mikið í því að tala fyrir beinu lýðræði eða þjóðaratkvæðagreiðslum þetta er vel við eigum jú að vera fulltrúar fólksins og það er mín skoðun að beint lýðræði og þróun í átt að því sé af hinu góða en ég spyr hvar eru allir hinir lýðræðiselskandi þegar kemur að þessu máli er það kannski svo að þjóðin má greiða atkvæði þegar það hentar en hún má það ekki þegar það hentar ekki þetta mál er tiltölulega einfalt

margra ára samningaferli með tilheyrandi kostnaði og orku og mannafla og tíma hvað þá að vera að semja um afstöðu íslands í mjög afdrifaríkum málum fyrir fram nei við þurfum bara að gefa þjóðinni færi á að kjósa hvað hún vill hún þekkir málið og getur og við öll lagt þar hönd á plóginn orðið enn upplýstari um alla þætti málsins einmitt ef hún fær færi á að kjósa vegna þess að það er að mínu viti einmitt ein af sterkustu röksemdum við höfum margar sterkar en ein sterk röksemd fyrir beinu lýðræði er einmitt að það eflir alla umræðu úti í samfélaginu það eflir það að upplýsingum og þekkingu sé komið á framfæri og hinn almenni borgari segi ég tekur þá ábyrgð sína mjög alvarlega ég ætla að leyfa mér að fullyrða

og þess vegna eru til evrópusambandssinnar og evrópusambandsandstæðingar að það sé hægt strax á morgun að taka afstöðu til þess hvort við viljum ganga í evrópusambandið eða ekki það bara þarf að koma upplýsingunum og þekkingunni

það sama gildir hér og eins og ég segi mér þykir það afar miður

sem talað hafa fyrir opnu beinu lýðræði séð sér fært að vera á þessari tillögu til þingsályktunar en enn er von það er enn þá hægt að greiða fyrir málinu hér innan þessara veggja það er enn hægt að segja ef fólk er fylgjandi því að ísland sé í nato sem ég er ekki ég vil að

en þá geti fólk einmitt sagt já er það það ekki akkúrat rétt að þjóðin taki þessa afdrifaríku ákvörðun þessa stóru ákvörðun sem hefur klofið hana og klauf hana svo lengi á sínum tíma það einmitt talar beint inn í það samhengi sem við erum núna að fara að takast á við sem er mótun þjóðaröryggisstefnu íslands í breyttri heimsmynd á breyttum nýjum forsendum þá hljómar að sjálfsögðu ein lykilspurning líka í hugum fólks viljum við að ísland sem herlaust vopnlaust land sé áfram aðili að hernaðarátökum í fjarlægum löndum alveg burtséð frá því hvaða afstöðu fólk tekur til þessara hernaðarátaka en viljum við að íslandi sé aðili að því þetta er ein af þessum lykilspurningum sem mér finnst rétt að þjóðin sjálf fái að ákveða gera upp hug sinn eftir vonandi upplýsta og öfluga umræðu eitt er víst og það er það að þjóðaratkvæði í sjálfu sér bara það að koma á þjóðaratkvæðagreiðslu það eitt í sjálfu sér eflir alltaf umræðuna eflir alltaf þekkinguna og upplýsingarnar sem eru á ferðinni um samfélagið ég hef lokið máli mínu frú forseti